Dus waarom nu dan het voorstel om de boeken over 2008 wel te sluiten?

Er is al een prima politiesamenwerking in Europa, daar is geen CEPOL voor nodig. Dus wat ons betreft mag het zo snel mogelijk geheel worden afgeschaft.